Madame la Présidente, nous avons aujourd'hui tous été profondément touchés par le drame de Lampedusa et nous assistons à un florilège de déclarations des plus hauts responsables des États membres pendant que nos représentants se font huer sur place. Dans ce contexte, et comme rapporteur pour le budget d'Eurosur, permettez moi d'apporter au débat l'éclairage des chiffres engagés pour la coordination et la surveillance des frontières extérieures de l'Union.

Les États membres n'ont donné à l'Union ni compétence dans les traités pour la recherche et le sauvetage en mer, ni budget significatif pour la surveillance des frontières extérieures.